Wir haben da können sich wahrscheinlich alle noch erinnern vor wenigen Monaten die Transeuropäischen Netze mit neun Kernnetzkorridoren hier beschlossen.

Das Ziel sollte es sein, dass man mit einer Lokomotive von der Ostsee bis an die Adria fahren kann und dass man mit einem Ticket von Danzig bis nach Venedig kommt. Es geht darum, dass wir im Interesse der Kunden das Monopol ersetzen durch Konkurrenz. Das bedeutet in der Regel besseren Service, bessere Angebote für die Nutzer der Bahn.

Das vierte Eisenbahnpaket, das ja aus drei Richtlinien und zwei Verordnungen besteht, sollte helfen, diese Ziele, die ich jetzt genannt habe, umzusetzen.

Als besonders wichtig möchte ich hervorheben, dass wir ab 2019 im Personenschienenverkehr im Inland auch den Markt öffnen für Konkurrenz und damit für bessere Angebote im Interesse der Kunden, und dass wir einheitliches Ticketing haben werden. Als positiv erachte ich auch, dass im technischen Bereich Lösungen angestrebt werden, damit in Hinkunft nicht mehr 6Millionen Euro bezahlt werden müssen, damit eine Lokomotive überhaupt zugelassen wird und dann womöglich nur für ein Land. Dann braucht man in jedem Land noch einmal eine getrennte Zulassung. Weitere Kostensenkungen wird es auch geben im Zusammenhang mit einer einzigen Sicherheitsgenehmigung anstatt 26Sicherheitsgenehmigungen, die wir gegenwärtig brauchen. Auch das führt wieder zur Kostensenkung. Das heißt insgesamt mehr Effizienz, besseres Angebot. In Summe glaube ich, dass wir mit dem vierten Eisenbahnpaket im Interesse der Kunden ein gutes Angebot erstellen können.